Señor Presidente, Señorías, la crisis económica ha afectado a toda Europa, ha afectado prácticamente, se puede decir, a todo el mundo, pero aquí, dentro de la Unión Europea, ha afectado probablemente de manera especial a los países de Europa central y oriental, a los nuevos Estados miembros, por una serie de razones primero, porque son, obviamente, economías más débiles que las economías más maduras, más industrializadas, más consolidadas de Europa Occidental y también porque son economías que, no teniendo un sistema financiero donde se ha generado la crisis, sí han venido dependiendo, para financiar su crecimiento, en un porcentaje elevado, de las inversiones

Inversiones que, con el estallido de la crisis y, sobre todo con el agravamiento de la crisis en el año 2008, se han paralizado y han dejado a esas economías con unas necesidades de financiación para financiar su crecimiento que no han podido sustituir con sus ahorros y recursos internos. Dicho esto, también es obvio que no todas las economías de los países de Europa central y oriental se han visto afectadas por igual. Ha habido economías que estaban mejor preparadas para resistir los embates de la crisis ha habido economías que habían tenido el acierto, antes de la crisis, de llevar adelante reformas políticas que han permitido dotar a su modelo de crecimiento de fundamentos más sólidos. En todo caso, la Unión Europea, y la Comisión dentro del conjunto de las Instituciones europeas, han reaccionado ante la crisis, y han reaccionado en particular con una serie de medidas que han respondido a una preocupación específica y que han sido más beneficiosas, en términos relativos, para los países de Europa central y oriental.

Además del Plan Europeo de Recuperación Económica, se ha incrementado, mediante decisiones adoptadas por las Instituciones europeas, la actividad crediticia del Banco Europeo de Inversiones. Las cifras para el año 2009 lógicamente no están cerradas, pero les puedo anticipar que la actividad crediticia del Banco Europeo de Inversiones a finales de este año probablemente supere en más de un 50 la actividad crediticia del Banco Europeo de Inversiones del año anterior a la crisis, en el año 2007. El Banco Europeo de Inversiones ha dado una prioridad específica a sus operaciones de financiación en países de Europa central y oriental, en una serie de líneas, en una serie de actividades, utilizando para ello los instrumentos que ya había puesto en marcha el Banco antes de la crisis, como Jeremie, Jessica, Jaspers y otro tipo de actuaciones. También, no siendo una institución estrictamente de la Unión Europea, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo ha intensificado sus actuaciones bajo el impulso de los países europeos y de la Comisión Europea, que somos accionistas de ese banco. Los Fondos Estructurales han jugado también un papel positivo en sí mismos lo juegan siempre con países necesitados de los beneficios de la política de cohesión, pero a partir de la crisis se han tomado decisiones, por ejemplo, para aumentar la cantidad de recursos que se pueden anticipar con cargo a los Fondos Estructurales para los países que se benefician de ello y, en particular,

en el mercado de trabajo.

un techo de doce mil millones de euros a tener un techo de cincuenta mil millones de euros —iniciativa de la Comisión, acuerdo del Consejo— y, de esos cincuenta mil millones, se han utilizado cerca de quince mil en operaciones de apoyo financiero a tres países de Europa central y oriental, miembros de la Unión Europea Hungría, Letonia y Rumanía. Por último, puedo citar la llamada Iniciativa de Viena, promovida, alentada por las Instituciones europeas, junto con instituciones financieras internacionales, que ha permitido coordinar la actuación del sistema financiero privado que, en muchos de estos países está básicamente organizado en torno a bancos de Europa Occidental que han invertido y que tienen filiales y oficinas en los países de Europa central y oriental. Gracias a esa Iniciativa de Viena se han podido coordinar actuaciones, se ha podido coordinar el mantenimiento de las posiciones, de los riesgos tomados por los bancos privados en esos países se ha podido mantener al máximo un sistema financiero que ayude a financiar las consecuencias de la crisis y que ayude a financiar las inversiones necesarias para la salida de la crisis, y frente a los anuncios de excesivos riesgos tomados por algunos bancos de Europa Occidental establecidos en esos países. La verdad es que, hasta ahora, no ha habido que lamentar ninguna víctima entre esos bancos, sino que, más bien, esos bancos han mantenido un nivel de capitalización y de actividad financiera razonable dentro de las condiciones difíciles en las que se mueve el sistema. Hoy vemos ya signos positivos. Vemos también, sin duda, desafíos importantes. Por lo tanto, no está todo hecho. Hay que seguir prestando una atención específica a cómo utilizar, a la mejor manera de utilizar los instrumentos en manos de las Instituciones europeas, para ayudar a esos países a emprender una senda de recuperación de salida de la crisis. Si les puedo dar un ejemplo positivo, les citaré el caso de Polonia, que es el único país de la Unión Europea que sigue manteniendo tasas de crecimiento positivas y que no ha tenido que mostrarnos en ningún momento tasas de crecimiento negativas a lo largo de la crisis. El único de toda la Unión Europea es un país de Europa central y oriental, uno de los nuevos Estados miembros. Por último, quiero citar la importancia que tiene el euro como anclaje de las estrategias para aguantar los embates de la crisis y para salir de la crisis. El euro es un punto que orienta las estrategias adecuadas para salir de la crisis. Hay un país de esa región que ha entrado en la zona del euro en medio de la crisis, Eslovaquia, y, ayer mismo, las autoridades eslovacas celebraron una conferencia en Bratislava felicitándose de la manera en que el euro les ha protegido de las peores consecuencias de la crisis y les está ayudando a atravesar la crisis en

Otro país de la zona, Estonia, quiere ingresar en la zona del euro, quiere ingresar en el euro, incorporar su moneda al euro en el año 2011 y, hasta ahora, los indicadores y el grado de cumplimiento de los criterios del Tratado de Maastricht, hoy Tratado de Lisboa, indican que ese objetivo es posible. No podremos garantizarlo hasta que no se publique el correspondiente informe de convergencia en la primavera próxima, pero es posible que Estonia esté en la zona del euro en 2011. Para los países de fuera de la Unión Europea pero pertenecientes a esta región, países candidatos o potenciales candidatos, el ingreso en la Unión Europea está sirviendo también de anclaje poderoso para orientar las estrategias adecuadas y las políticas adecuadas. Por lo tanto, es verdad que las dificultades son muchas. Es verdad que estos países tienen economías más frágiles. Es verdad que las consecuencias de una crisis como la que estamos padeciendo son, para los ciudadanos de esos países, muchas veces más dolorosas que las consecuencias para los ciudadanos de países con sistemas de protección social, con sistemas de bienestar mucho más rodados, mucho más fuertes, mucho más consolidados. Pero hay que decir que los instrumentos en manos de las Instituciones europeas y el hecho en sí de su pertenencia a la Unión Europea y de la posibilidad de pertenecer a la Unión Económica y Monetaria, es un elemento positivo y no un obstáculo para afrontar una crisis como la que estamos padeciendo.